Tym samym są one niezbędnym elementem dalszego postępu technologicznego i zwiększenia innowacyjności Unii Europejskiej. Ich powszechne użycie wpływa na zwiększenie popytu, przy jednoczesnym braku możliwości zwiększenia wydobycia.

Co więcej, wiele firm wydobywających metale rzadkie w innych częściach świata należy właśnie do Chin. W ostatnim czasie w Australii zablokowano przejęcie kopalni metali rzadkich przez chińską spółkę wydobywczą. Jest to bardzo poważny problem związany z monopolem wydobycia tych surowców. Musimy zrobić wszystko, aby zapobiec zagrożeniom związanym z tą bardzo ważną sferą gospodarki gwarantującą rozwój i przyszłość Europy.